Poštovana predsjedavajuća, Turska nema nikakvo pravo pokrenuti aktivnosti traganja za naftom i plinom u području koje je Cipar proglasio svojim isključivim gospodarskim pojasom. EU ima obvezu pomoći svojoj članici u borbi za očuvanje njezinih resursa i suvereniteta. Unatoč tome što će ovaj slučaj izazvati nove trzavice s Turskom, koja koristi migrantsku krizu i svoju ulogu u njoj kako bi ucjenjivala Europu, princip međunarodnog prava i prava mora trebamo braniti. Podsjetila bih ovim putem da nisu sve članice Unije proglasile isključive gospodarske pojaseve i pozvala Komisiju i Vijeće da ih u tome ohrabruju.